Sancționarea abuzivă a doamnei Nasrin Sotoudeh la 11 ani de închisoare a fost provocată de faptul că, în calitate de avocat, a apărat numeroși opozanți arestați în cursul demonstrațiilor de după alegerile prezidențiale. De asemenea, i s au imputat interviurile acordate presei străine în această perioadă. Ne aflăm în fața unui caz tipic de încălcare a dreptului la libera exprimare, a dreptului avocaților de a și practica meseria fără presiuni și constrângeri, dar și a dreptului inculpatului la un proces imparțial. În acest context, țin să amintesc Comisiei și Consiliului că orice cooperare între Uniunea Europeană și Iran trebuie să pornească de la premisa obligativității respectării drepturilor omului.